Erstens glaube ich, dass im Bereich der Außenbeziehungen die Kommission, die hier insbesondere eine Verantwortung trägt, im Bereich der östlichen Partnerschaft stärker als bisher konzeptionell an die Sache herangehen und fordern sollte, dass es eine multilaterale Beziehung zwischen den Mitgliedern der östlichen Partnerschaft gibt.

der Programme für Außenbeziehungen ist unerträglich langsam. Bis das Geld abfließt, ist der eigentliche politische Zweck schon ein Jahr vorbei.

Ich weiß, dass das auch mit dem Parlament und der Haushaltsordnung dieser Europäischen Union zu tun hat, und dass das so problematisch ist nach den Vorgängen, die wir mit der Kommission Santer vor gut zehn Jahren hatten. Aber wenn wir das viele Geld wirklich nutzbringend einsetzen wollen und es nicht nur Mitnahmeeffekte haben soll oder immer zu spät kommt, weil der Zug dann schon in die andere Richtung abgefahren ist, sondern es in unserem Sinne auch Interessenpolitik betreiben soll, dann müssen wir uns grundsätzlich von Kommissionsseite her etwas einfallen lassen, wie Entscheidungen bei der Erstellung und Umsetzung von Programmen und Ausbezahlung von Geldern in dieser Frage sehr viel schneller erfolgen können.